Les meneurs de cette politique Vlad Filat, en prison pour corruption, Vlad Plahotniuc, principal oligarque et principal corrupteur du pays, dirigeant du parti au pouvoir ont ensemble, avec leurs obligés, volé un milliard de dollars dans le système bancaire

On a donné, pour ainsi dire, un permis de voler à cette mafia qui se proclame pour l'Union européenne. Et vous voulez encore ajouter 100 millions d'euros? C'en est un peu trop.

Arrêtez aussi le jeu en Transnistrie, où on remet une frontière entre l'Ukraine et la Transnistrie. Pourquoi cherche t on à faire monter les tensions?